Wenn man die Finanzmärkte wirklich kontrollieren wollte, dann genügt diese Bankenaufsicht der EZB überhaupt nicht. Und die Finanzmarktaufsicht, die man bräuchte, um die Finanzmärkte zu kontrollieren, die scheitert am Widerstand vor allem Großbritanniens, weil man dort nicht bereit ist, die eigene Finanzwirtschaft unter die Kontrolle der Europäischen Union zu stellen.

Es kostet am Schluss den Steuerzahler Milliarden, sodass wir einen weiteren Schritt zu einer Union der ständigen Schuldner Resteuropas machen, zu einer neuen UdSSR.

Das ist ein absoluter Weg in die Sackgasse.